Ich denke, dass an dieser Stelle deutlich wird, wo wir eigentlich ansetzen müssen, wenn es um den Kampf gegen den Terrorismus geht Anstatt im Alltagsleben aller Menschen zu wühlen, ist es meines Erachtens richtig und da setzt eben dieser Vorschlag an das Risiko dort zu sehen, wo das Risiko

Und das ist mit Sicherheit dort, wo es z.

um Waffen geht, aber auch dort, wo es um solche explosive Stoffe geht, über die wir heute reden.

Vielleicht ist es auch wichtig, darauf zu achten, dass nicht jeder in gleicher Art und Weise unter diese Bestimmungen fällt, aber ein Sicherheitssystem bei solchen Stoffen einzuführen, ist absolut richtig

Aber um noch einmal darauf zurückzukommen Es ist meines Erachtens der richtige Weg, am Risiko anzusetzen.

Dies ist ein positives Beispiel, und deswegen möchte ich das so, wie es jetzt vorliegt, absolut unterstützen.